Für die Kleinsparer und die Kleinanleger hat de facto diese Krise schon ein Jahr vorher begonnen, als nämlich Northern Rock im Vereinigten Königreich ins Schlingern geriet und sich plötzlich lange Schlangen von Einlegern vor dem Bankgebäude ansammelten und die Kunden darauf warteten, ihre Gelder abziehen zu können. Dies war nicht nur auf Northern Rock beschränkt, sondern zeigte sich auch bei anderen Banken. Die Verunsicherung der Sparer, vor allem der Kleinanleger, war groß, und so sahen sich die Staaten gezwungen, die Einlagen über das vertraglich zugesicherte Mindestmaß hinaus zu garantieren. Manche Staaten, wie Deutschland und Irland, haben sogar in unbegrenzter Höhe die Einlagen garantiert, was natürlich auf Dauer nicht durchzuhalten gewesen wäre. Der Unterschied zwischen den Einlagensicherungssystemen in Europa hat damals seinen Preis gehabt. Deswegen hat die Kommission völlig zu Recht gesagt, hier müssen wir für Ordnung sorgen, wir müssen ein einheitliches Einlagensicherungssystem für alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorlegen.

Wir, als Vertreter des Parlaments, unterstützen diesen Vorschlag. Wir haben geglaubt, noch die eine oder andere Verbesserung anbringen zu können.

Trotzdem verzagen wir nicht, sondern wir denken, dass es in den nächsten Monaten vielleicht doch gelingt. Wichtig ist allerdings Folgendes Ein Einlagensicherungssystem schützt den Einleger und ist deshalb vonnöten. Aber noch wichtiger ist natürlich, dass es gar nicht erst zur Pleite kommt. Noch wichtiger ist, dass eine Insolvenz oder auch nur eine Schwierigkeit vermieden wird und dass wir präventive Maßnahmen haben. Deswegen warten wir dringend darauf, dass das Krisen und Abwicklungsmanagementdossier von der Kommission vorgelegt wird.